frú forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra um framhaldsskóla í mosfellsbæ ég beindi sömu fyrirspurn til ráðherrans í mars tvö þúsund og fjögur og háttvirtur þingmaður rannveig guðmundsdóttir beindi síðan fyrirspurn til ráðherra um framhaldsskóla í suðvesturkjördæmi í maí síðastliðinn ég kom inn í þá umræðu vegna fregna af skýrslu frá menntamálaráðuneytinu um að framhaldsskóli í mosfellsbæ væri í fyrsta forgang þá spurði ég ráðherra hvort það væri rétt að næsti framhaldsskóli á höfuðborgarsvæðinu risi í mosfellsbæ í svari menntamálaráðherra kom meðal annars fram með leyfi forseta ég mun sérstaklega líta til þessara tillagna og þessarar skýrslu frá hópnum sem vísbendingar og vegvísi til þess að móta starfið það er alveg ljóst að hann segir mosfellsbær fyrst og síðan uppbygging á norðausturhluta höfuðborgarsvæðisins ásamt utanverðum eyjafirði til að halda málinu gangandi frú forseti þá spyr ég enn og aftur um framhaldsskóla í mosfellsbæ og vænti jákvæðra viðbragða það er rétt að taka fram að mosfellsbær telur nú um sjö þúsund fimm hundruð íbúa og þar fer mjög ört fjölgandi samkvæmt mannfjöldaspá er gert ráð fyrir að íbúarnir verði um tíu þúsund árið tvö þúsund og tíu eða eftir fjögur ár á framhaldsskólaaldri eru nú um hundrað og tíu unglingar í hverjum árgangi og er bærinn eitt af þeim sveitarfélögum sem hefur hæst hlutfall barna og unglinga af heildarfjölda íbúa framhaldsskóli í mosfellsbæ mundi geta þjónað nærliggjandi hverfum reykjavíkur til dæmis kjalarnesi og nám í framhaldsskólanum mætt jafnvel tengja við umhverfið til dæmis endurhæfingartengt nám í tengslum við reykjalund listnám í tengslum við mikla listdansstarfsemi í álafosskvos og þetta er spurning um kostnað íbúanna meðal annars að þurfa ekki að ferðast langar leiðir til að komast til og frá námi þetta er líka spurning um öryggi á vesturlandsvegi að þurfa ekki að keyra á þeim þjóðvegi niður í bæ til að komast í nám frú forseti að framansögðu beini ég fyrirspurn til hæstvirts menntamálaráðherra hyggst ráðherra beita sér fyrir því að framhaldsskóli rísi í mosfellsbæ eins og nefnd á vegum ráðuneytisins hefur mælt með samkvæmt svari ráðherra við fyrirspurn frá rannveigu guðmundsdóttur í vor ef svo er hvenær er áætlað að skólinn taki til starfa